Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eurostat prognostiziert aktuell für dieses Jahr eine Inflationsrate in Höhe von

Es ist eine Botschaft an unsere Bürgerinnen und Bürger, dass wir als Parlamentarier in diesen für viele Mitgliedstaaten schwierigen Zeiten besonnen handeln, Augenmaß zeigen. Wir müssen aber gleichzeitig betonen, dass die Reduzierung von Mitteln für Instandhaltungsmaßnahmen, Sprachendienste oder andere Leistungen mittelfristig an Substanz, Handlungsfähigkeit und Qualität der parlamentarischen Arbeit und der Infrastrukturen zehren werden. Ein zu großer Investitionsstau darf nicht zu später ungleich höheren Kosten führen.